kröfuhafar bankanna hafa gengist við því að ríkisvaldið þurfi ekki að koma með eigið fé inn í nýju bankana og ætla að eiga sem sagt að og teljast þess vegna núna eigendur nýju bankanna ég deili því alveg með háttvirtum þingmanni að ég vildi gjarnan vita nákvæmlega hverjir þetta eru þannig að við þurfum ekki að eyða lengri tíma í það og ég skal vera fyrsta manneskja til að segja frá því ef fæ nákvæma skýrslu um það ég sannast að segja ætla bara að segja það að ég ætla ekki að fara út í samanburð á þessari þvinguðu svokölluðu einkavæðingu bankanna og þeirri einkavæðingu bankanna sem var hér árið tvö þúsund ég vil líka benda háttvirtum þingmanni á það að ég hef ekkert skorast undan og ég skorast ekkert undan því að tala um þátt samfylkingarinnar í stjórn landsins hér undanfarin ár ég sagði það einnig og vil ítreka það að ég tel að aðferðin við einkavæðingu bankanna hér áður hún tilheyrir engir